Es macht immer wieder betroffen, dass Menschen darunter leiden müssen, dass bestimmte Gruppen ihre Macht ausbauen und ihre Macht stärken. In diesen Anschlägen ging es ganz genau darum.

Wir wissen, dass asch Schabab diese Anschläge gezielt auf Christen in Kenia ausübt genau aus dem besagten Grund. Wir wissen aber auch, dass sie in Somalia selber nicht davor zurückschrecken, auch Kinder, Frauen, Studenten und Schülerinnen und Schüler muslimische Gruppen zu töten. Also wird hier Religion instrumentalisiert, und genau das sollten wir nicht zulassen.

Wenn wir das tun, sollten wir uns auch noch einmal in Erinnerung rufen, wie die Situation in Kenia ist. Gerade im Norden des Landes ist sie besonders instabil.

Das schürt die Kritik und verschärft auch die Situation dort.

Das müssen wir als Europäische Union dringend verhindern.